Cazurile Idrak Abbasov și Hadija Ismailova sunt doar două exemple de presiune asupra ziariștilor din Azerbaidjan. Solicit autorităților să asigure investigarea și condamnarea persoanelor vinovate și, de asemenea, să investigheze toate acuzațiile de violențe și detenții arbitrare declanșate împotriva demonstranților pașnici, inclusiv în această săptămână. Eliberarea imediată a celor reținuți în baza unor acuzații motivate politic, fie ei ziariști sau activiști pentru drepturile omului sau orice altă persoană, este vitală și în concordanță cu regulile de bază pentru respectarea drepturilor omului. Reamintesc că Azerbaidjanul este membru al Consiliului Europei și că a semnat Convenția europeană a drepturilor omului.